i pod ogromną presją, jaką wywierał premier Cameron, a wywierał presję na redukcję budżetu po to, żeby uniknąć Brexitu, po to by przekonać Anglików, że można zaoszczędzić na Europie. I paradoksalnie teraz ten projekt, który się będzie rodził ma Brexit jako największą niewiadomą, bo budżet to jest wizja Europy w liczbach.

Tak że sensowne wydaje się opóźnienie jego przedłożenia przez Komisję na rok przyszły. Mamy na razie pięć scenariuszy, z których piąty chyba najbliższy wyobrażeniom Parlamentu jest napisany tak, aby go raczej odrzucić.

Natomiast po dobrej stronie zauważam gotowość do ruszenia strony dochodowej budżetu.